Spoštovani predsednik, hvala. Zdaj, kolegica, ko je zdaj govorila, z vsem spoštovanjem do nje, ampak nima enega dne delovne dobe v gospodarstvu. Ko bo šla enkrat, bi rekel, spat s terjatvami, ko bo šla enkrat spat, v gospodarstvo, potem, bom rekel, bo verjetno lažje razumela te razprave, ki smo jih danes tukaj imeli, a ne. Ker jaz sem prepričan, da tisti, ki ustvarjajo polnijo, bi rekel, proračun. In jaz se bom zahvalil, bi rekel, gospodarstvu, da pač mi daje plačo, a ne. Dejstvo pa je nekaj, ne, trideset ferrarijev je bilo omenjeno, ne. Jaz bi bil zelo vesel, da bi nekdo v Šenčurju imel, recimo trideset ferrarijev, ker bi plačal zelo veliko davka v proračun, ker bi plačal davek na dodano vrednost v proračunu. Jaz sem prepričan, da bi bil vrtec bistveno, nižji v Šenčurju. In bogati, bi rekel, vzdržujejo proračun. In mi, in mi ne smemo tem ljudem zapirati vrat. Mi moramo tem ljudem vrata odpreti, spoštovana. Tisti, ko troši, tisti, ko ustvarja, plačuje davek. Zdaj, izračunajte, koliko podjetniki plačujejo davka v, blagajno. Saj prav, tisti, ki ne morejo si tega, in moramo mi ustvarjati socialno politiko. Ne moremo pa mi tukaj noter teh, bi rekel, ljudi reči, to je napačna politika. Vsi, vsi enaki, vsi revni, to je dejstvo, to smo že enkrat videli. Poglejmo si države, bi rekel, ki so, bi rekel, ko imajo močno socialno politiko. Imajo blazno rast gospodarstva in vsega. In gospodarstvo je tisto, bi rekel, ki ustvarja socialno politiko, ne obratno. In vi to zatirate. Vi to zatirate. Pa izračunajte si, trideset ferrarijev, pa koliko davka je to. Hvala.